5. výročia vstupu Slovenska do EÚ. V tento deň sa konali rôzne aktivity, na ktorých sme bilancovali naše pôsobenie v Európskej únii. Ja som sa zúčastnila osláv na slovensko poľskej hranici na hraničnom moste Čirč Leluchov. Tento symbolický most, ktorý bol postavený z predvstupových fondov EÚ, spojil slovenské a poľské prihraničné obce a naštartoval spoluprácu medzi obyvateľmi po obidvoch stranách tejto hranice. Po vstupe Slovenska a Poľska do schengenského priestoru sa v decembri 2007 odstránili hraničné kontroly, a tým aj administratívne bariéry, ktoré znepríjemňovali obyvateľom život a narúšali ich spoluprácu. Dnes sme svedkami mnohých úspešných projektov, ktoré sú financované zo štrukturálnych fondov EÚ a pomáhajú k trvalo udržateľnému rozvoju v tejto oblasti. Pán predseda, rada by som vyjadrila svoju veľkú radosť a vďaku za to, že Slovensko spolu so svojimi susedmi patrí do EÚ. Teším sa, že ako jedna zo 14 poslancov reprezentujúcich Slovensko som sa mohla v Európskom parlamente v tomto volebnom období zúčastniť na písaní tejto úspešnej kapitoly v histórii EÚ.